W poniedziałek opublikowany został raport przygotowany przez niezależnych ekspertów ONZ, w którym znalazły się bardzo niepokojące informacje dotyczące sytuacji ludności Rohingja w Mjanmie. Zagrożenie ludobójstwem tej części ludności, która została jeszcze na terenie kraju, wydaje się być większe niż kiedykolwiek.

Dlatego też społeczność międzynarodowa na czele z Unią Europejską, ONZ i organizacjami humanitarnymi musi podjąć wspólne, skoordynowane działania, aby nałożyć silną presję na tych, którzy odpowiadają za zbrodnie i prześladowania. Muszą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności i odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości za swoje czyny.